Predsedujoči, hvala, spoštovani minister, sicer se nisem mislil javiti, ker ste pa omenili pač migrantsko krizo leta dva tisoč petnajst v Posavju, vemo vsi, kaka katastrofa je to bila, to so šle horde, policija takrat ni bila pripravljena, verjamem, vi tudi niste bili minister takrat, ste bili v drugi funkciji, vendar naj vas opozorim vse skupaj, da takrat so delali policaji, prostovoljci, gasilci, vsi so bili v teh centrih in to so delali brezplačno, veliko policajev je šlo iz policije takrat zaradi tega, ker je bilo potrebno okoli Obrežja, Bregane po hribih iskati migrante, in celo dva sta padla policaja, in sta šla v bolniško, vendar to nikdar ni prišlo na dan. Nadalje, zanima me, čeprav sem že spraševal, vendar začuda, minister, imate nadministra, ki na odboru vedno nekdo drug odgovarja namesto oziroma vas ali generalne direktorce ali pa tistih, ki so prisotni, pa ne bom o tem zdaj, bom še kdaj drugič mogoče izkoristil priliko to, imate pa, vam lahko povem, nadministra, ki se spozna na čisto vse, in zanima me resno me zanima, kaj, kakšen odgovor oziroma mi ne boste mogli dati, ker se niste prijavili ali pa vas bom izzval, gospod minister Boštjan Poklukar, če mi lahko date odgovor, kje je tista razlika, ko dnevno zapusti Bosno, Kladušo in tiste okoliške kraje preko tristo migrantov, petnajst do dvajset jih v Sloveniji ulovijo policaji, in jaz verjamem, da obvlada takrat policija, migrantsko, krizo, ne verjamem pa, kje je teh dvesto sedemdeset, kolegica je rekla tamle, da je en bil nedolgo tega na Loki včeraj, predvčerajšnjim pa je druga kolegica, ki je eno kolegico, a kolegico izzvala, da predolgo govori, čeprav je ona več časa porabila, ko je pa a kolegica porabila, toliko o tem. seznanjen sem tudi, da nedolgo tega nazaj so Hrvati na meji z Bosno postavili ograjo, pri nas imamo ograjo žičnato, zaraščeno, tudi na odboru sem rekel, da če ne drugega zberite tistih dva tri tisoč evrov in pošljite ali policaje ali komunalne delavce ali cestarje, da tisto pošpricajo, da se bo vsaj videlo, kje je ograja, ker to ni ograja samo za migrante, to je ograja tudi proti divjadi, in vemo, kako nasprotujejo tisti, ki so takrat, govorili, eni so bili za to, da se postavi, pa so bili takoj drugi kontra tem, potem pa čudežno se je pojavil in žičnata ograja je prišla, čeprav ne vemo, iz katerega izvora in po kakšni ceni, tako da to je resnično katastrofa, in če pogledamo malo rezultate, številke, v obdobju dva dva osemnajst in leto dva devetnajst se je povečalo v prvih treh mesecih za sto oseminštirideset procentov več migracij, in to ni mačji kašelj in tudi te ljudje migranti, bom rekel jaz, ki se jih ne ulovi, so strah in trepet, kolegica, ki je govorila v Mariboru vse rožnato, ne gre za dva, tri dni ob mejo, jaz vem, sem iz Posavja, iz Krškega smo v Brežicah dolgo imel hude hude težave in mi se zaklepamo celo življenje, tako ko ste vi rekli, in verjamem, da se vsi zaklepajo, minister, želim vas opozoriti, da vi in generalna direktorica boste slej ko prej lahko bili zamenjani, tisti, ki pa sedijo noter že več kot dvajset let in mogoče samo en dva stavka popravita in datum popravijo in vam dajo list, tukajle imate, minister, tole je pa nekaj na novo spet, in vi jim slepo določenim verjamete, pa ne samo vi, vsi ministri so takšni, Moramo vsekakor, moramo na prvem mestu zagotavljati nacionalno varnost, verjamem, da se to vsi strinjamo, na kak način, mi opozicijske stranke bomo opozarjali, koalicija seveda bo tudi pritrdila, ker pač imate sporazum podpisan, boste pač mogli pritisniti kontra našim predlogom, verjemite mi, dostikrat podpremo tudi vladne predloge in nenazadnje ...